Comme cela a été dit, cette épée de Damoclès, bien qu'affaiblie par le Parlement européen, pèsera dorénavant injustement sur les régions. Mais dans le cadre contraint, qui est celui de toute négociation, je considère que le compromis proposé est globalement acceptable et qu'il sauvegarde l'essentiel. Le Parlement européen, par les améliorations nombreuses qui ont été apportées, a été, je crois, au rendez vous de la codécision. Ces améliorations, vous les connaissez meilleure implication de la société civile, assouplissement des procédures, part minimale relevée pour le FSE, prise en compte du développement durable dans les objectifs, mais aussi la prise en compte des spécificités des régions ultrapériphériques qui voient leur taux de cofinancement maintenu.

C'est pourquoi je voterai en faveur de la proposition tout en restant conscient du travail qui nous attend pour consolider la politique régionale au delà de